Señor Presidente, yo quiero denunciar aquí hoy y poner en conocimiento de la Comisión, de la Comisaria, la situación insostenible del sector pesquero en mi región, Cantabria. Quiero denunciar hoy aquí una situación insostenible de cientos de familias en mi región, Cantabria, en el norte de España, que dependen de una sola pesquería del verdel.

Ahora mismo estamos llevando a un camino sin salida a cientos de familias que dependen exclusivamente de una sola pesquería y que, prácticamente en ocho o diez días del año, agotan la cuota. Por lo tanto, les pido, por favor, que negocien.